Señora presidenta, señor ministro, señor comisario, cuando empezamos a negociar el actual marco financiero, allá por 2011, la verdad es que la situación en la que nos encontrábamos era totalmente diferente. Hablábamos de luchar contra el cambio climático y era una prioridad, pero no teníamos esa sensación de urgencia. Ni siquiera sabíamos que íbamos a tener que afrontar una crisis de refugiados, ni tampoco el impacto final que la crisis económica iba a tener en nuestras vidas, ni existía el Brexit, por ejemplo.

Pero pusimos en marcha, por ejemplo, una Garantía Juvenil para luchar contra el desempleo.

Incluso aceptamos un presupuesto inferior a lo que este Parlamento quería, siempre con el compromiso de ejecutarlo al cien por cien, y fue un compromiso de este Parlamento, de la Comisión y también del Consejo. Así que, en realidad, lo que pedimos, o lo que nos queda para el 2020, es simplemente cumplir con lo que nos comprometimos en ese momento.

Se puede hacer porque tenemos margen suficiente para que el programa de desempleo juvenil vuelva a estar en 2020 en el presupuesto. Se puede hacer porque tenemos fondos disponibles para seguir aumentando las becas Erasmus. Porque tenemos —y se han comentado mucho aquí y los ha detallado el comisario Oettinger— proyectos de investigación excelentes para los que solo se está deseando que haya más dinero para poder llevarlos adelante. Tenemos que seguir ayudando financieramente a los países que siguen recibiendo refugiados y, por supuesto, tenemos no solo la posibilidad, sino también la obligación de, al menos, cumplir ese 20

Por eso es tan importante que seamos ambiciosos en el proyecto de presupuesto de 2020 y, sobre todo, porque tiene que servir de transición para el próximo marco financiero. Porque, si queremos dar un salto en el pilar social, en la política medioambiental, si no queremos perder el tren de la digitalización o si queremos hacer una transición justa para que no paguen los de siempre, tenemos que empezar ya. Acabamos de tener un debate sobre el cáncer todo el mundo ha reclamado más fondos desde el presupuesto europeo. Lo tenemos que cumplir. Y, además, es que la presidenta electa, la señora von der Leyen, en su discurso ante esta Cámara hizo una especie de hoja de ruta de prioridades para los próximos cinco años, y el presupuesto que aprobemos para 2020 va a ser determinante para saber si vamos o no por el buen camino. Y de nosotros va a depender que haya recursos o no para que se puedan poner en marcha todas esas políticas. De nosotros, Parlamento, pero también del Consejo. ¿Y el Consejo, qué nos propone? Pues nos propone, como siempre, más recortes. Da igual los compromisos, las urgencias, las necesidades da igual que la situación haya cambiado radicalmente al final solo tenemos recortes. Recortes que van contra las políticas, que van contra su propio discurso y sus compromisos, y que incluso van contra la buena gestión financiera, porque incluso se niegan a dotar de recursos necesarios a instituciones que son las que tienen que aplicar esas políticas —que las tienen que aplicar, que las tienen que controlar—, o instituciones que defienden los derechos de los ciudadanos Tribunal de Justicia, Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo o el Comité de las Regiones o el Comité Económico y Social. Y acabo, presidenta. Con esta actitud no solo no vamos a cumplir lo que hemos prometido, sino que además vamos a perder la oportunidad de preparar a la Unión Europea para liderar el cambio global que este mundo necesita.